Signora Presidente, onorevoli colleghi, noto con rammarico che alcuni vorrebbero utilizzare questa discussione per trasformarla in una inutile bagarre su quale regime autoritario sia stato più feroce o più totalitario. Il giorno della memoria non può e non deve essere strumentalizzato, colleghi, per dividerci sulla condanna del passato deve sempre unirci nel proteggere il futuro. Ricordare la memoria di milioni di vittime dei totalitarismi è un antidoto per le nuove generazioni che non hanno impressi nella mente o incisi sulla pelle gli orrori del secolo scorso. Perdersi in uno sterile scontro su quale regime sia stato più atroce non solo non è utile ma è assolutamente dannoso e deleterio per i giovani, che vengono solo confusi e distratti dal vero pericolo l'indifferenza o peggio la condiscendenza verso personaggi autoritari che, pur di ottenere consenso popolare a buon mercato, sfruttano la via dell'odio, della rabbia, dell'ignoranza, del pregiudizio e dell'intolleranza. Con un unico fine ottenere il potere assoluto, costi quello che costi, anche eliminare chi non si vuole conformare alla loro idea di società. Quel che prepara così bene gli uomini moderni al dominio totalitario è l'estraniazione, diceva la filosofa Hannah Arendt, mai citata abbastanza. Per mettere in salvo le nuove generazioni di europei dalla violenza, dalla guerra e dalle ingiustizie dobbiamo preservare a tutti i costi la memoria di chi è sopravvissuto.